Das Ergebnis war folgendermaßen Die Europäische Kommission hat uns keine Auskunft darüber gegeben. Sie hat darauf verwiesen, dass der Verwaltungsaufwand zu groß ist.